Aby sa nám už nestalo, že jeden deň sa naši lídri fotografujú s diktátorom a na druhý deň proti jeho režimu pošlú stíhačky. História nás však mohla naučiť, že zvrhnutie diktátora ešte nie je demokracia a demokratické voľby ešte nezaručujú slobodu.

Ponúknime Líbyi našu pomoc a spoluprácu, presviedčajme ich o dôležitosti slobody, vyčleňme prostriedky, ktoré by sme mohli poskytnúť na budovanie demokratických inštitúcií, pošlime do Líbye našich expertov, no zároveň pozorujme vývoj v krajine, monitorujme stav náboženskej slobody kresťanov a iných menšín, lebo tam, kde je ohrozená sloboda viery, tam nie je rešpektovaná ani dôstojnosť človeka a jeho práva.